Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primis ci tengo a fare i miei complimenti all'onorevole Barbara Lochbihler, per aver presentato una relazione veramente orientata al rafforzamento dei diritti umani, cosa che non capita spesso. Certo, non bisogna dimenticare la realtà dei fatti, ovvero che il Vietnam è uno Stato dominato da un unico partito e vive una situazione ben lontana da una vera democrazia e da un vero Stato di diritto. Le violazioni in tal senso sono innumerevoli ed è senz'altro un paese strategico per l'Occidente, visto che è uno dei tasselli della strategia di contenimento della Cina portata avanti dagli Stati Uniti e ciò spiega il grande interesse non solo economico nei suoi confronti. Ma a noi questo non interessa.